Cu siguranță, în perspectivă, o serie de țări care în momentul de față sunt emergente, vor trebui scoase de pe agenda sprijinului, pentru că este în momentul de față Europa într o situație, am putea spune chiar delicată sunt foarte mulți cetățeni, de pildă portughezi, care își caută locuri de muncă în Brazilia, și Brazilia este în continuare pe lista țărilor care sunt sprijinite. Este important, de asemenea, ca această calitate a schimbării să fie mai bine direcționată, spre, sigur, sisteme de protecție socială, spre guvernanță, dar și spre o creștere economică durabilă, pentru că de curând, într o analiză a situației ajutoarelor acordate Africii, începuse să se vorbească din ce în ce mai mult despre un ajutor fatal pe care Europa îl dă Africii. De aceea, cred că și calitatea și dimensiunile și criteriile acestui sprijin trebuie regândite.